Panie Przewodniczący! Panie pośle, czy uważa pan, że kara śmierci powinna być stosowana w wybiórczo w stosunku do terrorystów tak, a w stosunku do osób, które popełniają inne bestialskie zbrodnie, ale nie w ramach terroryzmu, nie powinna być stosowana? Czy też uważa Pan, że w ogóle powinna być stosowana kara śmierci?